Voorzitter, in Cambodja wil de regeringspartij door middel van een controversiële wet het verenigingsleven aan banden leggen. De Cambodjaanse Volkspartij, die al sinds 1979 de lakens uitdeelt, wil alle ngo's en vakbonden ertoe verplichten zich te laten registreren en uitgebreid verslag uit te brengen over hun activiteiten en over hun financiën. Eerste minister Hun Sen vreest dat ngo's en vakbonden als een dekmantel voor buitenlandse mogendheden gebruikt worden om het regime te destabiliseren. De civiele maatschappij is uiteraard niet te spreken over dit initiatief.

Eergisteren woonden nog honderden verontruste burgers een infomoment over de wetteksten bij. Zij zijn natuurlijk bang voor een inperking van de democratische verworvenheden. Wij roepen de regering op om de twee wetsontwerpen in samenspraak met de civiele maatschappij te herzien. We zijn blij dat we hen een hart onder de riem kunnen steken dankzij deze resolutie.